Hvala za besedo, kolegice in kolegi, e lahko to javno izpostavim, glede na to, da je bilo že v medijih zapisano, sicer vam ne bil dajal te ideje, ker verjamem, da jo boste kmalu udejanjili, ampak, poglejmo en primer. Pojdite na, spletno stran Mimovrste, vtipkajte električni skiro in boste videli, da se tam prodaja električni skiro, ki doseže hitrost petindvajset kilometrov na uro. Zdaj pa mi ni nekdo pove, kakšna je razlika med električnim skirojem, ki gre ravno tako hitro kot moped do petindvajset kilometrov na uro. Ravno tako lahko ti električno skiro, nekdo, ki se spozna, ga priključi na računalnik, ga lepo sfrizira, ravno tako bremza pri tem električnem kolesu lahko odpove, ker ima dve bremzi, ena je zadnja, nožna, ki pa deluje slabše kot tista, ki je vezana na motor oziroma na to, na to električno zadevo. Pa električnega skiroja ni potrebno registrirati, ni ga potrebno homologirati, ni se potrebno zavarovati, pri mopedu do petindvajset pa je. Zakaj je temu tako? Pa so že takrat obstajali električni skiroji, ko se je ta zakon sprejemal. Pa se niti ni z električnem kolesom, skirojem potrebno voziti s čelado. Zakaj takšne razlike? Da gre za varnost, tukaj odpade, da pa gre za lobije, pa mislim, da bi držalo, kajti v prejšnjem mandatu, že ko se je ta zakon sprejemal, smo si bili vsaj na tem delu enotni, da gre za tipični primer lobističnega zakona. Tipični primer lobističnega zakona. Zdaj, gospod Zorčič se je za to že zavzemal takrat, intenzivno, zdaj kandidira za župana v Brežicah, bomo videli. Pa če pustimo to. Poglejte, tisti, ki smo kdaj kaj "šravfali", frizirali, da se po domače izrazim, mopede, motorje, vemo, da to, kar nekateri govorijo, kako to prinese večjo varnost, ne drži. Sovrstniki, takrat sem šel delat, se pravi petnajst let nazaj, izpit za H-kategorijo, do petdeset "kubikov", in po tistem sem kupil motor, svoj prvi, oziroma takrat še do petdeset, "kubikov", kar pravijo, da sploh ni motor, ne, Aprilio RS petdeset. Po vseh pravilih in po vsem, kar je takrat veljalo, kar danes še velja, bi moral iti motor petdeset kilometrov na uro. Kot tipičen mladostnik, ki je bil navdušen nad motorji, sem naredil kaj? Motor sem sfriziral, pobral ven blokade, tako kot še ostali, ko smo se z motorji vozili, in ta motor mi je šel sto dvajset kilometrov na uro. Ko je prišlo do tehničnega pregleda, sem dal blokade nazaj, sem ga peljal na tehnični pregled, šel skozi, ko sem prišel domov, pobral blokade ven in zadeva je bila, kakšna je bila. Gospe in gospodje, ne se slepiti, da se to ne dogaja sedaj, kljub temu, da ste sprejeli takšen zakon. Ko nekdo pelje moped na tehnični pregled, pač stori tako, da gre zadeva skozi, tisti, ki ga pa ne frizira, da bi ga moral potem spreminjati, da bi šel skozi tehnični pregled, takšni pa tako ali tako niso problem. Večinoma te mopede uporabljajo na podeželju, da gredo v trgovino, da gredo h komu na obisk, da gredo v gozd, da gredo na njivo. Drugo je v mestih. Večinoma tudi sicer tako. Pa vendarle, dajte mi povedati, koliko se je zmanjšalo tveganje, koliko manj je prometnih in drugih nesreč zaradi tega, koliko škode je bilo povrnjene in tako naprej? In predvsem odgovora na tisto prvo vprašanje, kakšna je razlika med tem in pa električnem skirojem, za katerega pa nič od tega ne velja, ali pa celo kolesom. No, saj že navadno kolo, kaj šele specialka tudi doseže več kot petindvajset kilometrov na uro, tudi se lahko kaj zgodi, tudi lahko pride do nesreče. Kako je s škodo? A boste zahtevali še registracijo navadnih koles? Ne vem, še vinjeto oziroma mogoče boste nazaj uvedli tisto nalepko, ki je bila tudi tipičen lobističen primer, kako je neko podjetje blizu takratne LDS služilo na račun državljank in državljanov. Skratka, ne se slepiti. Ta zakon ni pripomogel k dodatni varnosti, ker, prvič, tisti, ki so bodisi kupili novi motor bodisi so ga že imeli, je bil brezhiben, nikoli predelan, ti tako ali tako niso imeli problema. Tisti pa, ki imajo takšne mopede, ki imajo ven pobrane blokade, ki imajo sfrizirane, pa gredo enkrat na leto, ko se gre zadeva na tehnični pregled, ga spravijo v brezhibno stanje, kar se tiče zakonskih podlag, ko pridejo domov, pa je zadeva zopet takšna, ko je bila prej tehničnim pregledom. To je dejstvo. In noben zakon ne bo tega preprečil. Dela se pa škoda industriji, dela se škoda Tomosu, dela se škoda tistim, ki so na tem področju, in jih vi oziroma, ne, vsi tisti, ki prejšnji mandat jih ni bilo tukaj, ampak boste pa ravno toliko soudeleženi, če ne boste podprli tega našega predloga. Lahko se v drugem branju še pogovarjamo, lahko se vloži še kakšen amandma, zadeva spremeni, pa vendarle. Poglejte, koliko je nesreč z drugimi udeleženci, z drugimi motornimi vozili v cestnem prometu, ampak pač, ne, je pa zadeva priložna, petindvajset do trideset tisoč je približno takšnih vozil, petindvajset do trideset tisočkrat, pri vseh sicer ne petinšestdeset evrov, ki pri vseh homologacija ni bila problem, ne. Tudi ko ste homologacijo takrat, SMC uvedli, ne vem, kakšna logika je bila, da če ti dokazuješ lastništvo, da si moral biti v času, ko si dobil ta moped, polnoleten in da potrebuješ dve priči, ki sta petnajst let starejši od tebe. Verjetno ima marsikdo od starejših problem, da bi takšno pričo sploh dobil. Ampak, saj pravim, nekdo je, vemo sicer, kdo je bil predlagatelj, ampak nekdo je v tej zadevi, si upam trditi, da močno pokasiral, tako kot je bilo v primeru nalepk v času zadnje vlade zadnje vlade LDS. In danes imamo priložnost, da to napako, ki je bila storjena v prejšnjem mandatu, popravimo in da naredimo korak proti državljankam in državljanom. Mi smo ta zakon vložili, nekateri ste rekli, da zdaj že drugič ali tretjič, mi smo ta zakon vložili, ker smo ga dali tudi v predvolilni program in do konca mandata, če nas ne bo prej to prehitelo, bomo vložili zakone in lahko pričakujete, pač, stvari, ki smo jih v našem predvolilnem programu državljankam in državljanom obljubili. V praksi se je pokazalo, da ni ta zakon prinesel nič drugega kot samo dodaten strošek za davkoplačevalce oziroma v tem primeru za petindvajset do trideset tisoč državljank in državljanov, ki imajo te mopede za, če temu tako rečemo, vsakdanja opravila. Zagotovo pa ne za to, da bi se s tem mopedi kazali, ker, ta moped ni noben luksuz. Hvala lepa.